Paní předsedající, vidíme Íránce protestovat proti teokratické diktatuře, která vraždí vlastní lidi, stejně jako jsme viděli předchozí generace Íránců protestovat proti diktatuře někdejšího šáha. My toto volání po svobodě musíme slyšet. A vidíme také režim ajatolláhů, který usiluje o regionální hegemonii, o převrácení mocenské rovnováhy v celém regionu, o vytvoření koridoru z Teheránu až po Středozemní moře ovládnutím Iráku, Sýrie i Libanonu. Generál Sulejmání byl vojenskou tváří této strategie. A tyto ambice Íránu ohrožují samu bezpečnost Evropy. Je na čase učinit tomu přítrž, je na čase opustit politiku appeasementu, je na čase opustit politiku paní Mogheriniové, je na čase vůči Íránu přitvrdit a odkázat jej do patřičných mezí.